To tereny Białorusi najbardziej ucierpiały w wyniku katastrofy w Czarnobylu.

Elektrownia atomowa w Ostrowcu jest wspólnym przedsięwzięciem białorusko rosyjskim z ogromnym finansowaniem rosyjskim, z rosyjską technologią, z niewielkim finansowaniem chińskim.

Jest posadowiona na terenach, które są aktywne sejsmicznie, wykorzystane mają być do chłodzenia wody Wilii. Ponadto nad elektrownią przebiega w tej chwili korytarz powietrzny, który zapewne będzie musiał znacznie zmienić kierunki lotów w tamtej przestrzeni.

Mówię również dlatego, że Białoruś nie wykonała swoich zobowiązań w ramach konwencji z Espoo i wszystkie wymienione przeze mnie argumenty nie były tam wyczerpująco wyjaśnione. Poza tym na terenach tych mieszkają również Polacy moi rodacy i oni, tak jak i Białorusini i Litwini, protestowali.